Așa cum spunea colegul Böge, Tratatul de la Lisabona angajează noi priorități pentru Uniunea Europeană, deci este nevoie de asigurarea mijloacelor financiare necesare pentru atingerea obiectivelor și realizarea politicilor Uniunii în acest context. Evident, acest lucru presupune o revizuire globală, care să cuprindă toate aspectele legate de cheltuielile și de fondurile Uniunii Europene, precum ajustări de ordin tehnic și politic ale cadrului financiar multianual și ale Acordului interinstituțional și revizuirea anumitor pachete bugetare convenite până în 2013. Nu trebuie însă să neglijăm faptul că ne aflăm în plină criză economică și că trebuie să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a depăși această criză. Cred că este nevoie, pe lângă revizuirea globală care trebuie realizată chibzuit și elaborat și de o abordare pragmatică, care să ne faciliteze sarcinile și care să grăbească depășirea acestei perioade și, după cum spunea Președinția Consiliului, cred că banii necheltuiți până acum ar trebui realocați în direcții care determină crearea de locuri de muncă și contribuie la depășirea crizei. Nu este nevoie de fonduri suplimentare, este nevoie doar de realocarea unor fonduri care nu au fost utilizate. În cadrul programelor europene, statelor membre trebuie să li se creeze posibilitatea de a transfera fonduri de pe direcțiile unde nu există cereri suficiente, pe zonele unde aplicațiile au depășit sumele repartizate. În plus, există diverse inițiative aprobate după 2007, ca, de exemplu, Parteneriatul estic sau viitoarea Strategie a Dunării.